um klukkan fimmtán þrjátíu síðdegis fer fram umræða utan dagskrár um stöðu loðnustofnsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður hjálmar árnason hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu